Voorzitter, internationale afspraken over hoe verslag te doen aan investeerders en andere belanghebbenden zijn cruciaal in een wereld waarin grenzen eigenlijk steeds meer vervagen. De verzekeringssector loopt daarbij een beetje achter.

Maar dat neemt wat mij betreft niet weg dat we streven naar standaarden die werken voor de Europese markt en voor Europese bedrijven.

Op basis van dat advies kunnen de Commissie en de medewetgevers dan beslissen of uitstel gerechtvaardigd is en, zo ja, onder welke condities.

Nieuwe afspraken zullen op het allerhoogste niveau, internationaal dus, moeten worden gemaakt.

Mocht het inderdaad tot een substantiële aanpassing van de standaard op internationaal niveau komen, dan moeten we wat mij betreft ook bereid zijn om in Europa uitstel te verlenen om zo een hele zorgvuldige transitie mogelijk te maken.